frumvarpi til laga um breytingu á lögum um leik og grunnskóla frumvarp þetta er flutt af menntamálanefnd og er ástæða þess sú að borist hafa upplýsingar frá umboðsmanni alþingis um að hugsanlega gæti skapast réttaróvissa milli þessara laga um leik og grunnskóla annars vegar og barnalaga hins vegar hvað varðar upplýsingar forsjárlausra foreldra um börn sín því er lagt til að til samræmis við barnalög verði þær breytingar gerðar annars vegar á lögum um leikskóla og hins vegar á lögum um grunnskóla að bætt verði inn í lögin um leikskóla við fyrstu málsgrein níundu grein nýjum málslið sem hljóðar þannig með leyfi forseta um rétt foreldris sem ekki fer með forsjá barns til upplýsinga um barn sitt samkvæmt þessum lögum fer samkvæmt fyrirmælum fimmtugasta og aðra grein barnalaga númer sjötíu og sex tvö þúsund og þrjú hið sama gildir síðan um grunnskólalög þar bætist samhljóða málsliður við aðra málsgrein átjándu grein og gert er ráð fyrir að lögin öðlist þegar gildi eins og kom fram hjá mér áðan er tilefni þessa frumvarps ábendingar sem fram hafa komið um mögulegt misræmi milli ákvæða

í tilvitnuðu ákvæði barnalaga er á hinn bóginn fjallað um rétt forsjárlausra foreldra til upplýsinga um börn sín frá meðal annars leikskólum og grunnskólum ákvæði fimmtugasta og aðra grein barnalaga hafa verið skýrð svo að með upplýsingum sé átt við munnlegar upplýsingar en ekki bréfleg gögn eða ljósrit af þeim í fyrirspurnarbréfi umboðsmanns alþingis til menntamálaráðuneytisins þriðja febrúar síðastliðinn eru framangreind ákvæði rakin og bent á að þau kunni að vera efnislega ósamþýðanleg og að eftir setningu laga um grunnskóla og laga um leikskóla kunni að ríkja ákveðin réttaróvissa í ljósi samspils þeirra ákvæða við aðra málsgrein fimmtugustu og aðra grein barnalaga hvað varði inntak og afmörkun réttar forsjárlausra foreldra til upplýsinga um skólagöngu barna sinna í þeim tilgangi að bregðast við framansögðu er lagt til að tekinn verði af allur vafi um að um rétt

samræmi við þann vilja menntamálanefndar sem fram kom við afgreiðslu á lögunum um leikskóla og grunnskóla sem samþykkt voru á hundrað þrítugasta og fimmta löggjafarþingi herra forseti ég sagði að þetta frumvarp væri fram borið af menntamálanefnd það er hins vegar rétt að taka það fram að hér er að hluta til um afar viðkvæm mál að ræða hins vegar er ekki á verksviði menntamálanefndar að gera breytingar varðandi upplýsingar til forsjárlausra foreldra samkvæmt barnalögum það er stærra mál hins vegar er afar nauðsynlegt að það sé fullt samræmi milli laga varðandi slíkar upplýsingar þetta frumvarp er hér fram borið til að taka af allan vafa um það að barnalögin gildi líka varðandi upplýsingar í leik og grunnskólum þannig að engin réttaróvissa á að skapast enda var það ekki ætlunin með þeim lögum sem hér voru sett árið tvö þúsund og sjö